Le premier point, c'est la mise en place d'une stratégie de communication cohérente et coordonnée à l'échelle de l'Union européenne.

Enfin, troisième point, l'importance d'une coopération renforcée avec l'Organisation mondiale de la santé et les pays tiers pour assurer une meilleure coordination au niveau mondial, face à ces menaces transfrontières.

pour les 508 millions d'Européennes et d'Européens.